Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident! Als Europäische Volkspartei begrüßen wir die heutige Debatte zum Europäischen Semester. Das Europäische Parlament will der Kommission gern ein paar Botschaften mit auf den Weg geben, bevor der neue Jahreszyklus zum Semester in der kommenden Woche beginnen wird. Wir begrüßen, dass die Ideen der Kommission zur Feinabstimmung des Europäischen Semesters den rechtlichen Rahmen der europäischen Verträge berücksichtigen. Wir begrüßen auch, dass die Kommission jetzt deutlich erklärt hat, die bestehenden Haushaltsregeln anzuwenden und vor allen Dingen durchzusetzen. Aber wir werden auch genau darauf achten, dass die Kommission dieses Versprechen im Semester 2016 auch halten wird. Wir wollen den Fokus des Semesters auf den wirtschaftspolitischen Faktoren unterstreichen, denn wo die wirtschaftliche Basis und die Arbeitsmarktpolitik stimmen, da entwickeln sich auch die Beschäftigungs und Sozialindikatoren positiv. So sehen wir auch die bislang positive wirtschaftliche Entwicklung in Programmländern wie Portugal, die große Anstrengungen unternommen haben und bei denen die Wirtschaft dank strenger Reformen unter christdemokratischer Regierung stetig aufwärtsging. Den Vorschlag der Kommission, eine Eurozonenbetrachtung einzuführen, können wir nicht uneingeschränkt teilen. Eine Betrachtung auf Eurozonenebene darf nicht die nationale Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten verringern oder gar abschwächen. Und um die Wettbewerbsfähigkeit in Gesamteuropa zu stärken, müssen manche Länder im Moment mehr leisten als andere. Daher begrüßen wir die Einrichtung von nationalen Wettbewerbsräten. Auch ein unabhängiger Sachverständigenrat kann sicherlich hilfreich sein, wenn sein Mandat darauf ausgerichtet ist, gerade dort nachzuhaken, wo bekanntermaßen am dringendsten die Wirtschafts und Reformpolitik verbessert werden muss.

Und wenden Sie die Haushaltsregeln an, wie wir sie gemeinsam geschaffen haben!